Panie Przewodniczący! To przykre, że Iran kraj o takiej długiej tradycji, długiej historii, pięknej kulturze, wielki, ważny kraj jest dzisiaj rządzony przez władze, które nie respektują podstawowych praw, które stwarzają problemy społeczności międzynarodowej swoimi aspiracjami

Powinien płynąć z Parlamentu Europejskiego jasny przekaz, że nie zgadzamy się na takie postępowanie, piętnujemy takie postępowanie. Powinniśmy również popierać działania bardzo aktywnej w Europie opozycji irańskiej, której działania widzimy również w Parlamencie Europejskim, i to jest właściwy kierunek nacisku na władze irańskie.